Herr Präsident, Frau Kollegin Wils! Meine Frage geht in genau dieselbe Richtung Welches Bild haben Sie eigentlich von frei gewählten Abgeordneten, dass Sie meinen, dass wir Handlanger von Industrieinteressen sind, dass wir nicht klug genug sind, uns eine eigene Meinung zu bilden, dass wir Ausstellungen und Lobbyierung brauchen, um dann als Handlanger irgendeiner Lobby

Warum gehen Sie eigentlich davon aus, dass das Parlament von Lobbyinteressen überrannt wird? Und warum gehen Sie nicht davon aus, dass es eine faire und offene Debatte über alle Fragen gerade im Zusammenhang mit Umwelt, Klima und Energie geben kann?